Madame la Présidente, je suis d'accord avec ce débat d'actualité la privatisation des régimes de retraite n'est pas une solution. La question des niveaux de retraite est une question majeure, qui se pose dans la plupart de nos économies. Nous savons les déséquilibres qui existent, nous savons la fragilité de nos retraités, quels que soient les systèmes en place.

Nous sommes favorables à un renforcement du premier et du deuxième piliers des retraites. Nous sommes contre le développement du PEPP comme un seul produit financier. Pour nous, ce produit européen de pension de retraite doit être d'abord et avant tout un projet de retraite.

un moyen de développer une espèce de dumping fiscal qui aurait permis à certains de se servir de ce produit comme outil de placement financier pour ensuite aller bénéficier d'un régime fiscal de leur libre choix dans les pays les plus favorables aux accumulateurs de capital. Il n'en demeure pas moins qu'il reste des trous dans la proposition et dans le mandat du Parlement européen.

C'est la raison pour laquelle mon groupe s'est abstenu sur ce texte lors du vote en commission. C'est la raison pour laquelle nous demandons à notre équipe de négociation, dans la discussion qui doit s'engager avec le Conseil, d'être vigilante sur ce point. Ce produit peut s'avérer utile pour une portabilité des retraites dans une période où beaucoup de gens sont en mobilité, ont du mal à transférer effectivement leur pension et peuvent bénéficier d'un tel régime.